forseti ég verð nú að segja það mér fannst ræður formanna stærstu stjórnarandstöðuflokkanna ekki vera hér upp á marga fiska nú heyr heyr það var sko síður en svo að þeir væru að blása þjóðinni í brjóst einhverja von eða bjartsýni eða þeir hefðu nokkra framtíðarsýn hér fyrir hönd íslensku þjóðarinnar þeir voru með svona nöldur og tuð og lásu upp úr gömlum excelskjölum sem hefði nú þurft að uppfæra hér áður en var farið með þau í ræðustól

búist við því að hún hefði einhverja von í stjórnarandstöðunni sem er að kalla eftir kosningum og hún taki við eru þetta bara vonbrigði formaður sjálfstæðisflokksins talaði hér um stöðugar mannabreytingar nú er það svo að mín ríkisstjórn er ekki enn búin að slá það met sem sjálfstæðismenn og framsóknarmenn gerðu á árunum tvö þúsund og þrjú til tvö þúsund og sjö nú þá voru sautján ráðherrar sem gegndu embættum í fjögur ár þeir eru nú ekki nema fimmtán í þessari ríkisstjórn enn þá það er alltaf gott að hafa stöðugleika hvað voru margir forsætisráðherrar á þeim tíma þeir voru þrír á árunum tvö þúsund og þrjú til tvö þúsund og sjö og það voru fjórir utanríkisráðherrar bara svo dæmi sé hér nefnt þannig að menn ættu nú aðeins að lesa í söguna gefið hljóð og sögu stjórnarráðsins áður en verður farið að tala um óstöðugleika í minni ríkisstjórn samt var hvorki verið að innleiða nýjar breytingar í stjórnarráðinu eða að fækka eins og hér er verið að gera að innleiða mestu skipulagsbreytingar sem hafa verið gerðar í sögu lýðveldisins þannig var nú allt á sömu bókina lagt en formaður sjálfstæðisflokksins efaðist um jákvæða þróun kaupmáttar hann hefur nú verið að aukast verulega hér á umliðnu ári hann efaðist um skattalækkanir sem sextíu til sjötíu prósent skattgreiðenda hafa fengið hann efaðist jafnvel um hrunið og kallaði þetta svokallað hrun þannig var það nú hann talaði um að útgerðin greiði tíu milljarða í gegnum veiðigjald mínar tölur segja að þeir hafi greitt

framsóknarflokksins talaði um leyndarhyggju og svo framvegis og svo framvegis hann er búinn að gleyma leyndarhyggjunni sem var í stjórnarráðinu á tímum framsóknarflokks og sjálfstæðismanna þar sem var ekki hægt að draga upp neitt um einkavæðingu á búnaðarbankanum og landsbankanum sem eru þó helsta afleiðing þessa hruns sem við höfum farið í gegnum það var ekki fyrr en í minni tíð sem forsætisráðherra sem þau skjöl voru upplýst að því er varðar einkavæðinguna hann talaði um fólksflóttann eins og birkir jón jónsson gerði ég ætla að segja það virðulegi forseti að ég hef auðvitað haft áhyggjur af fólksflóttanum það hefur verið full ástæða til þess að hafa áhyggjur af honum það er líka ástæða til að gleðjast á þessum degi þegar við fáum tölur um það að það er að draga verulega úr fólksflótta hækkar samt háttvirtur þingmaður taldi enga ástæðu til að gleðjast yfir því samtök atvinnulífsins voru búin að spá því að það yrðu fimm hundruð manns á þessum ársfjórðungi sem mundu flytja umfram aðflutta úr landi þeir voru sjötíu þeir voru sjötíu þar af fimmtán íslendingar eða þrjú prósent þessari spá sa þegar talað er um sa og así ber þeim ekki einu sinni saman um efndir ríkisstjórnarinnar así talar um að fimmtán loforð hafi ekki verið efnd en sa talar um tuttugu og fjögur þeir ættu nú að tala sig saman þessir háu herrar þeir ættu að fara í gegnum loforðin sem hafa verið efnd sem kosta tugi milljarða króna og hafa komið heimilum þessa lands til góða meðal annars í formi persónuafsláttar skattalækkana fyrir láglaunaheimilin hækkun á bótum almannatrygginga sem eru tólf prósent á einu ári meðan það varð ellefu prósent hjá launafólki á kjarasamningstímanum meðan kaupmáttur lægstu launa hefur hækkað síðastliðna tólf mánuði um átta til níu prósent og almennur kaupmáttur um þrjú og hálft prósent það er ekkert annað en bölmóður sem þessi stjórnarandstaða sér engin bjartsýni engin von fyrir fólkið engin framtíð er stjórnarandstaðan með talsmáta sínum að reyna að sjá til þess að fólk fari að flýja